La répression a également touché les médecins, les personnels soignants, qui ont, pour seul crime, osé porter secours aux victimes de cette répression sauvage. Les défenseurs des droits de l'homme, les avocats, les syndicalistes sont harcelés continuellement. On assiste à des parodies de justice en sept minutes, des condamnations à mort sont prononcées et le moins que l'on puisse dire, c'est que la communauté internationale n'a pas été très prompte à réagir et que les condamnations de cette répression ont été pour le moins faibles. Il faut dire que le grand voisin saoudien veille. Pire, il est intervenu militairement pour venir en aide au pouvoir en place. Des milliers de soldats saoudiens sont toujours sur le sol bahreïnien. Il est difficile de ne pas remarquer à quel point la résolution qui nous est soumise aujourd'hui est timorée sur ce sujet.

On exprime une vive préoccupation. C'est faible. Du côté de la Commission et du Conseil, le silence est le même. Comment Mme Ashton pense t elle construire sa stratégie en matière de droits de l'homme en appliquant deux poids et deux mesures, et alors même qu'elle nous dit qu'elle veut partir des faits? Il est temps de réagir, d'agir vis à vis du peuple bahreïnien.